virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer tvö nítján hundruð níutíu og fimm um hlutafélög og breytingu á lögum númer hundrað þrjátíu og átta nítján hundruð níutíu og fjögur um einkahlutafélög með síðari breytingum frumvarp þetta er lagt fram til innleiðingar á ákvæðum um rafræna skráningu upplýsinga í hlutafélagaskrá samkvæmt tilskipun evrópuþingsins og ráðsins tvö þúsund og þrjú fimmtíu og átta e b frá fimmtándu júlí tvö þúsund og þrjú um breytingu á tilskipun ráðsins sextíu og átta hundrað fimmtíu og eitt e b e samkvæmt tilskipuninni skulu stjórnvöld sjá til þess að félög geti valið hvort þau senda skjöl og upplýsingar til hlutafélagaskrár á pappír eða með rafrænum hætti einnig skal vera tryggt að hagsmunaaðilar geti fengið endurrit af skjölum og upplýsingum úr skránni hvort heldur á pappír eða með rafrænum hætti

fertugasta og sjöundu grein laga um hlutafélög og annarri málsgrein hundrað tuttugasta og fyrstu grein laga um einkahlutafélög sem kveði á um að upplýsingar úr hlutafélagaskrá skuli vera unnt að veita með rafrænum hætti slíkar upplýsingar eru meðal annars tilkynningar til hlutafélagaskrár ásamt stofnsamningi og önnur gögn vegna stofnunar félags þá er gert ráð fyrir því í frumvarpinu að nýr málsliður bætist við þriðju málsgrein hundrað fertugasta og sjöundu grein laga um hlutafélög og þriðju málsgrein hundrað tuttugasta og fyrstu grein laga um einkahlutafélög sem kveði á um að heimilt sé að senda tilkynningar ásamt nauðsynlegum fylgiskjölum til hlutafélagaskrár með rafrænum hætti virðulegi forseti að þessu sögðu legg ég til að frumvarpi þessu verði vísað til háttvirtrar efnahags og skattanefndar og til annarrar umræðu að aflokinni þessari umræðu